Il faut aussi parler de croissance.

C'est vrai pour la Grèce, c'est vrai pour l'ensemble de l'Union.

D'autres initiatives peuvent être prises, comme les project bonds pour la croissance à plus court terme.